Uniunea Europeană se definește în principal prin libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor. Avem astăzi o liberă circulație a persoanelor în interiorul Uniunii mai mult decât acceptabilă, chiar dacă nu toate statele membre sunt în spațiul Schengen. Din păcate, obstacolele administrative regăsite în calea utilizării și acceptării transfrontaliere a documentelor oficiale au un impact direct asupra liberei circulații a cetățenilor. Este necesar să identificăm mai departe instrumentele practice, care să faciliteze viața cetățenilor dincolo de frontierele naționale. Unitatea în diversitate trebuie să se regăsească și în sfera birocratică, depășind astfel barierele lingvistice create în absența unor formulare standard. Simplificarea acestor proceduri răspunde nevoilor și dorințelor cetățenilor, reprezentând, în același timp, un pas important spre o aprofundare și consolidare a integrării europene. Este nevoie de o abordare graduală în demararea acestui proces, pornind de la testarea unui domeniu mai restrâns, cum ar fi documentele de stare civilă, iar, ulterior, este obligatoriu să mergem spre o extindere a domeniului de aplicare. Trebuie însă să fim extrem de atenți, deoarece, cuprinși de mirajul simplificării, nu trebuie să neglijăm principiile securității și certitudinii juridice, care au reprezentat fundamentul instituirii formalităților de legalizare. Rămân astfel ferm în convingerea mea că propunerea oferă un nou impuls liberei circulații a persoanelor.